Voorzitter, duizenden doden, miljoenen ontheemden, ontvoeringen, verwoeste huizen en afgebrande kerken, dat is de trieste balans van een decennium vol geweld in Nigeria. De historische rivaliteit tussen het islamitische noorden en het christelijke zuiden is ernstig toegenomen, met name met de verspreiding van de radicale islam Boko Haram en Islamitische Staat. Het langlopendr conflict tussen de Fulani herders en de christelijke boeren in de intensiveert, en de intensiteit en de aard van de aanvallen wijzen erop dat er wel degelijk sprake is van een hele duidelijke religieuze component in het conflict.

Zeer terecht vragen we daar vandaag in onze resolutie de aandacht voor. De vraag blijft echter wel welke concrete acties de EU nu daadwerkelijk gaat ondernemen in de strijd tegen het geweld in Nigeria.